Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, décidément, le commerce n'a pas d'ennemis, et c'est bien le credo de la Commission, de ses technocrates et des libre échangistes de tout poil. Alors que l'Union européenne a déjà largement abandonné ses frontières et éliminé ses droits de douane sur la quasi totalité de ses lignes tarifaires, ce traité avec Singapour, véritable entrepôt et carrefour du commerce international, s'ajoute à tous les autres accords de libre échange en cours ou à venir. On ouvre ainsi béantes nos portes aux marchandises d'Asie, du Pacifique, d'Amérique du Nord vers l'Europe, ce qui mettra résolument en péril notre économie. Et cet accord est d'autant plus dangereux, notamment pour les consommateurs français et européens, que Singapour ne reconnaît pas une grande partie de nos normes européennes. Quant aux valeurs de l'Union européenne, n'en parlons plus, elles s'arrêtent définitivement et systématiquement là où les intérêts financiers des multinationales commencent. Liberté de la presse, droits de l'homme ou le fait que Singapour soit sur une liste grise des paradis fiscaux, rien de tout cela ne dérange la Commission. Le commerce n'a pas d'ennemi, sauf que ni la France, ni l'Europe ne profitent de ces échanges, quant aux multinationales, oui. Sauf que cette politique ultralibérale du profit, de la chicane et de la procédure, les peuples n'en veulent plus. Ils veulent décider de ce qui rentre sur leur territoire, de ce qui finit sur les étals de leur marché ou dans leur assiette. Ils sont désormais déterminés à se défendre contre cette politique mondialiste d'européistes béats ce qu'un traité nocif a fait, le peuple finira par le défaire.